Pour ma part, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit avant moi, et excellemment, le président de notre commission et plusieurs intervenants. Je veux me limiter à saluer quelques avancées que je considère comme significatives dans le projet de budget pour

Je salue la réduction ou la réaffectation des aides de préadhésion dont bénéficie actuellement la Turquie. Il est temps de montrer à M. Erdogan que sa dérive autoritaire n'est pas supportable et qu'il doit arrêter d'insulter les dirigeants européens. Je salue le renforcement, demandé d'ailleurs par les citoyens de tous nos pays, des moyens consacrés à la lutte contre le terrorisme. Europol, en particulier, a besoin de plus de personnel et de plus de crédits opérationnels pour améliorer la coordination entre les forces de police et de sécurité de nos États membres. Je salue, enfin, le fait que la résolution qui nous est proposée demande expressément, sur ma proposition, la création d'un mécanisme d'aide financière pour les victimes d'attentats terroristes. Notre solidarité financière ne peut se limiter aux conséquences des incendies, des tremblements de terre et des inondations. Dans une Europe qui se veut une Europe des valeurs, le sang qui coule mérite au moins autant d'attention que les dégâts des eaux.